Biztos asszonynak különösen azt a nyitottságot és együttműködést, amivel együtt dolgozunk most már jó ideje és a konkrét és világos válaszokat és üzeneteket. Én úgy látom, hogy az árnyékjelentéstevők, a kollégák szempontjai azért mind benne vannak ebben a jelentésben és elfogadható kompromisszumok születtek. Ezért nem tudom támogatni azokat a módosítókat, amelyeket most a plenárisra adtak be újra, mert úgy gondolom, hogy az a jelentés, ahogy volt, az így elfogadható. Felhívnám a figyelmet arra, hogy az általános alapvető jogvédelmi rendszerben nehogy a fürdővízzel együtt a gyermeket is kiöntsük, és ezért mindig figyeljünk oda a konkrétumokra és próbáljuk konkrétumra lefordítani azokat az elvárásokat, amikről itt ma vitáztunk. Ezért örülök, hogy a holnapi plenáris ülésen, ezeket a konkrétumokat fogjuk látni az emberkereskedelem elleni küzdelem témájában, ahol fokozottan védik majd a gyermekáldozatokat az áldozatvédelem területén, ami szintén most kerül vitára a polgári kezdeményezés elfogadásával, amely eredményeként tényleg egy polgárok Európájáról beszélhetünk, hiszen beleszólhatnak a jogalkotási folyamatba ezek az európai polgárok, de az, hogy az emberi jogok helyzetét a világban holnap vitatjuk és fogadjuk el, én ezt szintén szimbolikusnak érzem. Üdvözlendő, hogy a magyar elnökség is hasonló szellemben alakítja ki prioritását és hangsúlyt fektet a polgárközeli Unió megerősítésére, de felhívnám a kollégák figyelmét, hogy különösen mi itt a teremben azért kerüljük el a kettős mércének az alkalmazását. Szólok én azokhoz a kollégákhoz, akik esetleg éveken át és fordulok itt akár a szocialista magyar kollegákhoz is asszisztáltak a legsúlyosabb emberi jogi jogsértésekhez, most pedig alaptalan vádaskodással osztanak ki másokat, csak azért, hogy visszanyerjék azt a választói bizalmat, amit pontosan lehet, hogy ezekért az emberi jogi jogsértésekért vesztettek el.